Vplyv európskej dopravnej politiky na kvalitu každodenného života občanov EÚ a na rozvoj Európskej únie a jej regiónov je nesporný.

Dopravné odvetvie výrazne prispieva k prosperite priemyselnej politiky, zvyšuje konkurencieschopnosť a obchodnú bilanciu. S kvalitou dopravnej infraštruktúry úzko súvisí aj postavenie Európy ako priemyselného a hospodárskeho centra v celosvetovom meradle. Z uvedených dôvodov vyplýva, že Európska únia potrebuje plne funkčný jednotný európsky dopravný priestor so vzájomnými prepojeniami a interoperabilitou. Hraničné bariéry medzi členskými štátmi by mali byť postupne odstránené vo všetkých druhoch dopravy, aby sa odstránili pretrvávajúce rozdiely a nerovnosti medzi európskymi regiónmi. V tomto kontexte teda nie je žiaduce, aby si rôzne druhy dopravy navzájom konkurovali. Práve naopak, rôzne druhy dopravy by sa mali vzájomne dopĺňať a